Madame la Présidente, je pense que, dans ce Parlement européen, il n'y a pas plus de harcèlement qu'ailleurs, mais il n'y en a pas moins non plus. À travers ce débat en toute transparence, je m'apprêtais à dire que nous prenions la mesure de notre responsabilité, mais apparemment pas pour tout le monde.

Donc n'oublions pas que nous sommes sous les feux des projecteurs et que ce que nous déciderons ici aura des répercussions sur le reste de la société. Évidemment, nous ne sommes pas coupables de ce qui se passe, mais nous avons la responsabilité collective d'y mettre un terme.

Deuxièmement, un audit externe devrait évaluer l'ampleur du phénomène et l'efficacité des mesures qui sont prises, pour faire ressortir la culture de l'institution et non pas pour dénoncer des cas personnels